Señor presidente, comisaria, es verdad que hay un fantasma que recorre Europa el fantasma del nacionalismo, que es la negación de Europa el fantasma del populismo, que ofrece la respuesta simplona a quienes se sienten golpeados por la desigualdad y el empobrecimiento de señalarles un chivo expiatorio como si fueran enemigos del pueblo. Pero es el fantasma de la extrema derecha, que excita el discurso del odio.

No solamente llega al siglo XXI, sino que está representado también en el Parlamento Europeo. Ese fascismo que propone el miedo y la explotación del miedo y del odio al diferente. Pero para vencerle es imprescindible que la Unión Europea ofrezca algo más que un buen diagnóstico e incluso que un buen discurso.

La esperanza de la integración en la diversidad, del respeto al diferente, de la capacidad de vencer los desafíos y los cambios sin oponer la respuesta reaccionaria de la estimulación del odio y del desprecio